Très clairement, nous avons les mesures les plus strictes au monde. Je ne crois pas qu'il convienne de les alourdir. Il faut simplement les faire mieux fonctionner. Et, probablement, l'une des premières mesures à adopter serait le renforcement des sanctions infligées à ces criminels, car il ne s'agit évidemment pas de la maladresse d'un lampiste, mais plutôt d'un crime organisé par des criminels en col blanc, qui veulent maximiser leur profit.